Al contrario, son muchos los problemas que tienen ahora que afrontar. Tienen retos graves políticos, económicos, sociales, de seguridad tienen que ser estos países una prioridad para las instituciones de la Unión. Estos últimos veinte años, desde aquí hemos otorgado gran atención a los países del este de Europa, y nuestros vecinos del sur se han sentido algo abandonados por nosotros. Allí, ahora, los que crecen son los países del Golfo, particularmente. Y, sin embargo, son muchos los intereses y retos que compartimos seguridad, emigración, cambio climático, aprovisionamiento energético, lucha contra el terrorismo, importantes flujos comerciales que preservar, inversiones, etcétera. Además, tenemos que intensificar nuestro diálogo político con estos países, tanto bilateralmente como en el marco multilateral. Y ahí tenemos la Unión por el Mediterráneo, que ha cumplido diez años y que no se ha utilizado suficientemente, pese a las importantes expectativas con las que nació y que, sin embargo, con las consecuencias de la Primavera Árabe, no ha podido desplegar todo su potencial. Por otra parte, quiero destacar que muchos de los Estados miembros —por ejemplo, el mío, España— tienen estrechos lazos con los países de la vecindad sur por razones geográficas e históricas. Todos debemos remar —estos países, la Unión Europea— en la misma dirección diálogo, cooperación, flujos de inversión que ayuden a la modernización y a la diversificación económica dentro de esta región, y también ayudas a la formación de los jóvenes. Los países mediterráneos —repito— deben ser una prioridad de prioridades para la Unión Europea y sus Estados miembros.